Statul de drept se aplică și relațiilor dintre actorii privați din societate, nu numai cetățenilor și celor aflați la putere.

Cum trebuie făcute legile? Cum trebuie tratați suspecții de infracțiuni? Cum trebuie stabilite și colectate impozitele? Toate acestea fac parte din statul de drept, pentru că trebuie reglementate de legi care trebuie aplicate întocmai. Legea, într un stat de drept, trebuie aplicată întotdeauna și egal pentru fiecare. Nu există excepții. Fără stat de drept nu funcționează societatea, nu funcționează justiția, nu funcționează democrația, nu funcționează nici economia. Statul de drept este diferența dintre dictatură și democrație. Nu există încălcări mici sau încălcări mari ale statului de drept, există încălcări și atât. Și fiecare încălcare este o alunecare către dictatură. Statul de drept mai înseamnă că trebuie să ne comportăm așa cum prevede legea. Nu există stat de drept atunci când politicienii schimbă des legea pentru că nu le place legea și nu le servește propriului interes.

De asemenea, stat de drept înseamnă că legea trebuie să fie publică, clară, previzibilă, ca toată lumea să și poată adopta comportamentul față de această lege.